Die Situation in Russland hat uns nicht viel gesagt. Und ich will ihnen ein Geheimnis verraten, warum über 720 Abgeordnete gar nicht mehr hierhergekommen sind, um zu diskutieren, der Rat überhaupt nicht und bei der Kommission nur diejenigen, die sonst wahrscheinlich strafversetzt werden, wenn sie nicht kommen Es geht einfach darum, dass wir hier immer wieder das Gleiche aufführen. Wir haben eine lange Liste mit Dingen, die uns nicht gefallen, die völkerrechtswidrig sind, die vielleicht auch nur das ist ja die neue Wortwahl von einigen sind, und dann stellen wir fest, wo wir noch ein bisschen strammer auftreten müssen. Und das war es dann. Aber ich glaube, Politik fängt dabei erst an. Dazu gehören auch Sanktionen auf der einen Seite, aber dazu gehören sehr viel mehr vertrauensbildende Maßnahmen. Das ist sehr schwierig.

Aber wenn wir unsere Sprachlosigkeit nicht überwinden, wenn wir uns damit begnügen, immer aufzuzählen, was die anderen Böses machen, und dass man vielleicht doch noch eine Sanktion dazuerfinden kann, dann wird es nicht funktionieren, und mir wird langsam angst.

Was ist mit den INF Verträgen? Wir haben miteinander einen Weg zu suchen, wieder ins Gespräch zu kommen. Ich bitte die Kommission, die Hohe Vertreterin, in diese Richtung mehr nachzudenken, als das bisher möglich war. Und zweitens und letztens Wir als Parlament müssen wieder ins Gespräch kommen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, und das heißt Die Arbeit des Kooperationsausschusses muss endlich wieder beginnen.